Madame la Présidente, chers collègues, je suis évidemment favorable aux mesures qui permettent de mieux protéger la santé publique et l'environnement en réduisant le niveau sonore des véhicules à moteur. Nous savons tous que les nuisances sonores sont un facteur de stress, d'anxiété, même de maladie, que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup de nos concitoyens.

Nous peinons à sortir d'une crise économique et financière qui a laissé nos industries totalement exsangues ou bien fortement affaiblies. La croissance dans l'Union européenne est quasiment nulle, le taux de chômage stagne à un niveau historiquement élevé. Est ce bien la priorité, dans un tel contexte, d'ajouter encore et encore de nouvelles contraintes, de nouvelles normes à nos industries automobiles? Fixer un seuil maximal est, de ce point de vue, tout à fait irréaliste. Un consensus existe, aujourd'hui, sur les priorités des années à venir, à savoir la croissance et l'emploi. Nous devons donc travailler en cohérence avec ces objectifs et ne pas adopter, me semble t il, de dispositions législatives contradictoires.